zahteve za odgovor, izvolite. Spoštovani minister, hvala lepa za korektno odgovor. Jaz moram poudariti, da v SAB-u zavračamo, zavračamo dejanja Avstrije in njen odnos do tega, da določbe iz Schengena interpretira po svoje. To je podobno, tako kot dela Hrvaška, ko se do določb mednarodnega prava, v bistvu odloča, tako kot ji paše, in da kogentne norme, tolmači dispozitivno. Hvala lepa še enkrat za korekten odgovor. Hvala lepa.